Deși sunt faptele cele mai răspândite în lume, violențele împotriva femeilor rămân, totodată, cele mai puțin pedepsite, fie că este vorba de zone aflate în conflict, fie de țări democrate. Există zone pe glob unde violența contra femeilor se manifestă sub toate formele viol, trafic sexual, căsătorii forțate, moarte, răpiri din motive religioase sau criminale, prostituție forțată, la care se adaugă violența în familie sau din partea foștilor parteneri.

Consider că, la nivel european, statele membre ar trebui să facă eforturi suplimentare pentru a avea statistici naționale complete, care să cuprindă în mai mare proporție violența pe motive de gen, dar și pentru îmbunătățirea colectării datelor cu privire la aceasta, în vederea găsirii celor mai adecvate soluții pentru pedepsirea vinovaților.